Ich gratuliere auch den Berichterstattern. Ich kann mich noch gut erinnern, wie im Jahr 2006 während der österreichischen Präsidentschaft eine Studentin zu mir gekommen ist und sich beschwert hat über die überproportionalen Abzocktarife, die es in diesem Bereich gibt, wenn man grenzüberschreitend telefoniert. Und ich war eigentlich stolz darauf, dass die Europäische Kommission geliefert hat und dass innerhalb von sieben Monaten eine Verordnung in Kraft getreten ist, die für ganz Europa gültig war und die von der Ratspräsidentin Merkel die deutsche Präsidentschaft war dann folgend gemeinsam mit unserem Team im Plenum des Europäischen Parlaments unterschrieben wurde. Das war der erste Schritt.

Unter diesem price cap kann sich natürlich der freie Wettbewerb entwickeln. Aber wir haben noch immer keinen freien Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten.

Dazu fordere ich die Kommission auf. Hier ist der glide path den wir entwickelt haben, zu langsam. Ich glaube, diese Preise, die untereinander verrechnet werden, sollten marktkonform sein.